No es un granito de arena lo que hace falta, señor Comisario, es mucho más. Es compromiso político, son recursos —todavía falta el 40 de lo que es necesario—, es inteligencia, es determinación sobre todo lo que necesitamos. Estambul solamente será útil si da un volantazo, si cambia de rumbo lo que está siendo la ayuda humanitaria en este momento y el desprecio casi cotidiano al Derecho internacional humanitario y a la defensa de los derechos humanos. Eso tendría que ser Estambul para que Estambul fuera un éxito. Y hablamos en este caso de la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimas personas y, en el caso de la Unión Europea, para su credibilidad como actor decisivo en el mundo. Y sobre esto quiero decirle, señor Comisario, sabiendo perfectamente que no es su responsabilidad, que el Parlamento Europeo ha sido completamente orillado en esta cumbre, marginado, y solamente hemos conseguido una acreditación para toda esta Cámara para poder participar en los debates, cosa que lamento y respecto de la cual requiero de usted una intervención urgente.